De productie wordt na 110 jaar overgeheveld naar Hongarije, waar Vredestein in 2017 een moderne fabriek in gebruik nam. Twee weken geleden werd duidelijk dat het Europees Cohesiefonds is ingezet om de M3 snelweg rondom die fabriek aan te leggen.

Een funeste methode waarbij EU subsidies worden gebruikt om bedrijven weg te lokken.

Wordt daarmee nog meer werkgelegenheid in Nederland weggekocht? Nederland wordt binnen de EU telkens gesommeerd om solidair te zijn. Dat betekent de pinautomaat. Maar nu financiert Nederland dus nog eens zijn eigen afbraak.